Herr Präsident! Matthias Groote, es gibt keine Technik ohne Risiken! Es gibt nicht die perfekte Energieerzeugungstechnologie. Und ich glaube, das gilt auch für das, was wir heute hier diskutieren. Ich bin sehr dafür, dass wir das rational diskutieren. Was wir derzeit erleben, ist ein Neuzugang in den Energiemärkten durch unkonventionelle Ressourcen, und zwar sowohl überwiegend beim Gas, aber eben auch beim Öl. Es ist weder angebracht, in große Euphorie zu verfallen die große Gaszukunft, es ist genauso wenig angebracht wie das einige meiner Kollegen von den Grünen und Linken hier getan haben große Horror und Schreckensszenarien an die Wand zu malen, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben.

Dieser Entwicklung sollten wir uns stellen.